Že to tak nie je, svedčia aj štatistiky.

Hospodárska kríza a s tým súvisiaci pokles pracovných príležitostí priniesol väčšiu chudobu pre viac ľudí, ktorí sa stali odkázaní na potravinovú pomoc. Preto program musí aj v budúcnosti zostať jednou z kľúčových možností ochrany tých, ktorí sú na to najviac odkázaní. Efektívnosť programu musí byť nielen v jeho dostupnosti, ale aj v rýchlosti. Predchádzajme chybám, ktoré máme v jednotlivých členských štátoch, napríklad v mojej krajine, na Slovensku, kde prerozdeľovanie trvá veľmi dlho a sprevádzajú ho nedorozumenia, čím sa stráca zmysluplnosť poskytovanej pomoci. Preto musí byť reťazec od výroby po distribúciu čo najkratší a efektívne zorganizovaný.